ACTA gefährdet Datenschutz und gefährdet das Fernmeldegeheimnis. Die vage Formulierung des ACTA entspricht eher einer politischen Willensbekundung als einem völkerrechtlichen Vertrag.

Ich warne davor, ich warne wirklich davor, dass wir morgen das Abkommen annehmen oder die Abstimmung verschieben. Das wäre ein massiver Vertrauensverlust für dieses Haus. Ich persönlich werde gegen dieses Abkommen stimmen, weil ich für die Userinteressen, für die Verbraucherinteressen und für die Grundrechte eintrete. Hier auch zu erwähnen ist Folgendes Wenn das Abkommen morgen abgelehnt wird, ist das ein riesengroßer Erfolg für die Zivilgesellschaft. Erst durch die Proteste wurde ein Meinungsumschwung hier in diesem Haus möglich. Ich möchte mich an dieser Stelle für all die Beteiligten dafür bedanken. Vielleicht noch kurz abschließend ein Kommentar für den Herrn Kommissar Ich bitte ihn und ich fordere ihn auch auf, die Abstimmung morgen selbstverständlich zur Kenntnis zu nehmen und sich auf keine demokratiepolitischen Manöver einzulassen!